Das habe ich auch nicht getan. Artikel 162 Absätze 6 und 7 regeln das Verfahren für und Bei ist es so, dass verbleibende Debattenzeiten, die nicht genutzt werden, durch die aufgeteilten Zeiten für genutzt werden können. Ich habe am Anfang der Debatte aber gesagt, dass wir leider keine verbleibende Zeit haben. Wir sind jetzt schon im Verzug.